Los egipcios viven una situación excepcional y seguirá así mientras las Fuerzas Armadas sigan empeñadas en tutelar las demandas de cambio social que se expresaron en la revolución de la plaza Tahrir. Por cierto, Fuerzas Armadas que siguen financiadas por los Estados Unidos de América.

Un error que aumenta la represión las cárceles están llenas. Ha sido otro error la ilegalización del partido de los Hermanos Musulmanes.

No tenemos nada que ver. Pero, sin embargo, intentar resolver un problema político por la vía de ilegalizar un partido que representaba a la mitad de la opinión de un país me parece un tremendo error, que en algún momento se tendrá que corregir. Y tal vez el modo de corrección más próximo sea apelar a que se celebren, cuanto antes, unas elecciones legislativas. Pero con garantías. Con garantías de limpieza y de participación.